Es geht immer weiter in der Türkei, Herr Kommissar jetzt werden Vertreter der Ärzteschaft eingekerkert, nur weil sie auf die Zahl der zivilen Opfer in den syrischen Kurdengebieten hingewiesen haben, und, wie wir gehört haben, auch ein Österreicher ist jetzt wieder festgenommen worden. Als langjähriger Journalist bin ich besonders bestürzt, dass 148 Journalisten, Verleger und Autoren im Gefängnis sitzen. Sie haben nie eine Anklageschrift gesehen wahrscheinlich wohl, weil sich die Regierung schwertut, so eine zu formulieren. Die jüngsten Vorgänge in der Stadt Afrin zeigen auch, dass sich die Türkei über internationale, anerkannte Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes hinwegsetzt. Sicher ist Nur ein Teil der türkischen Bevölkerung trägt diesen Kurs mit. Daher ist für mich ganz klar Wir müssen den progressiven Kräften des Landes klarmachen, dass wir auf ihrer Seite stehen, andererseits aber auch ganz deutlich Rechtsstaatlichkeit und Verlässlichkeit von türkischer Seite einfordern.